1. Januar 2015 gilt in Deutschland ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro.

Der Unmut und die Verunsicherung in anderen Mitgliedstaaten über die deutsche Regelung sind da, das haben wir heute gehört.

Sie hat, obwohl sie Änderungen anfangs ausgeschlossen hat, mit dem Prüfungsbeginn durch Brüssel die Mindestlohnregelung für reine Transitfahrten bis auf weiteres ausgesetzt. So müssen unsere Nachbarn vor allem aus Osteuropa nun erst einmal keine Einsatzpläne ihrer Fahrer an den deutschen Zoll schicken.

Ich finde es richtig, dass sich die Kommission dieses deutsche Bürokratiemonster nun genauer anschaut. Die Kommission hat heute vorgetragen, dass das Verfahren noch läuft und weiter geprüft wird.